Klimat to problem globalny i tak należy na to spojrzeć. Uważam, że obecne podnoszenie celów klimatycznych przez Unię Europejską oraz wyznaczanie nowych wiążących celów jest kontrproduktywne. Dlaczego? Dlatego, że powoduje napięcia wewnętrzne pomiędzy krajami członkowskimi, pomiędzy nami, a my mamy wielkie zadanie do wykonania.

Na tym powinna się mocno skupić Unia jako całość.

są kraje, które nie przykładają odpowiedniej wagi do pomocy dla energetyki odnawialnej, do wsparcia i także do energetyki pro konsumenckiej.